Hoy no estamos hablando de una crisis política entre dos partes en Venezuela. Queridos colegas, en Venezuela lo que hay es una tiranía instalada, lo que hay es una trama corrupta, con jefes vinculados al narcotráfico o a tramas como la de Odebrecht. Y ellos harán lo que haga falta para mantenerse en el poder mentir, reprimir, condenar al hambre a la población o asesinar a los disidentes. Hablamos de 130 personas muertas a manos de los grupos armados en Venezuela en lo que va de año.

Frente al tirano Maduro, frente a sus corruptos secuaces, no vale el diálogo. El diálogo que conocemos ha fracasado. Lo que hace falta es darle el valor y el reconocimiento a la oposición democrática y a la sociedad civil que representan la dignidad de Venezuela. Ellos esperan que actuemos y a ellos nos debemos. Si establecemos sanciones para otros países, ¿por qué no para Venezuela? Es hora de sanciones para ellos, para los gobernantes responsables de las violaciones de derechos humanos. El alto comisionado de Naciones Unidas ha establecido muestras claras de violencia sistemática institucional un caso de crímenes contra la humanidad. ¿Para qué estamos aquí, si no es para pedir sanciones y para pedir responsabilidades? Es hora de que actuemos, y Venezuela se merece esto y mucho más de nuestra parte.